Señor presidente, comisario, yo vengo de una región ultraperiférica, Canarias, y por eso quiero aprovechar y no dejar pasar esta oportunidad para mostrar mi apoyo y solidaridad con estas maravillosas islas que merecen un apoyo especial inmediato de la Unión Europea ante la tragedia que están viviendo. El Fondo de Solidaridad requiere demasiados requisitos para ser movilizado, imposibles de cumplir en regiones como esta. Muchas veces hemos defendido que, tal y como establece el propio Tratado, estas regiones deben tener un trato especial, también y más aún en situaciones de catástrofe como la que están viviendo. No debemos permitir que estas islas alejadas físicamente de Europa pero tremendamente europeas se sientan desprotegidas.